Pourtant, attachée à l'indivisibilité des droits de l'homme, j'aimerais que nous dénoncions toutes les violations des droits de l'homme aussi fermement et que nous ayons la même préoccupation pour les droits économiques et sociaux que pour les droits civils et politiques.

Cela provoque d'énormes déplacements de populations et aggrave la misère dans une région du monde qui n'a pas besoin de cela.

Lutter contre les causes profondes des migrations, c'est aussi cela, notamment dans cette région du monde la plus concernée par les déplacements de populations.